Quello che ha detto adesso mi sta bene l'odio che c'era non c'è più. Per questo è importante dire le parole giuste.

Potrebbe essere pericoloso. Io Le do la possibilità, signor Presidente, e La invito a chiarire queste dichiarazioni, perché è molto importante per la gente che oggi vive in Istria, per gli esuli.

Aiutateci, grazie.